Először is szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek a jelentésekhez, és én is örülök annak, hogy ez a kérdés most, a két pénzügyi intézettel kapcsolatos problémák egyszerre kerültek ide, és hát valóban, azt hiszem arra szükség is lesz, hogy a jövőben mind a két intézménnyel hosszasabban foglalkozzunk. Az első kérdés, csak nagyon schlágvortokban, a duplázás ügye.

Ezelőtt pár évvel úgy gondoltuk, hogy az EBRD sem fog olyan nagy szerepet játszani például azokban a tagállamokban, akik az eurózónán kívül esnek, és inkább kelet felé halad majd az EBRD, most meg örülünk, hogy a Világbankkal együtt ez a két szervezet egy nagy közép európai alapot hozott létre. Szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a kis és középvállalkozások likviditása, finanszírozása számomra én a frakció vonatkozó munkacsoportjának az elnöke vagyok abszolút fontos, és ezért szeretném kérni, hogy azok a lehetőségek, amelyeket mostanában elhatároztunk, azok minél hamarabb lépjenek életbe, és valóban a kereskedelmi bankokkal együtt